Ich möchte vor dem Änderungsantrag ein ganz kurzes Wort des Dankes an die Dienste loswerden, die die Erweiterungsdebatte in diesem Jahr in wirklich hervorragender Weise organisiert haben.

Das ist der Respekt, den wir diesen Ländern entgegenbringen sollten, auch der Respekt gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, die sich um die jeweiligen Länder kümmern.

Insofern ist der Änderungsantrag wie folgt Wir streichen das Wort continuing und schreiben dahinter committed

Dann wird der Text insgesamt in sich zusammenhängend korrekt.